Compte tenu de l'urgence sociale, de l'urgence environnementale et de l'état du débat démocratique, il me semble urgent de ne pas céder aux pressions des lobbies et des industries. C'est pourquoi je vous demande, et je demande à mes collègues, de soutenir la première proposition de la BEI et non pas la seconde. J'appelle également à plus de cohérence au sein des investissements et des financements de la BEI. On ne peut pas, d'un côté, verdir la politique énergétique et, de l'autre côté, ne pas verdir celle des transports et continuer à soutenir la construction, par exemple, d'aéroports.